Monsieur le Président, une meilleure gestion des matières plastiques relève d'une urgence absolue quand on sait que plus de 150 millions de tonnes de plastiques se trouveraient dans les océans. Je suis agréablement surprise de voir aujourd'hui mes collègues se saisir de ce sujet.

Alors oui, on peut discuter des heures durant de l'urgence d'agir, mais qu'attendons nous pour passer à l'action?